Comme vous l'avez dit, il y a plus de quatre mille neuf cents personnes, mais c'est une évaluation car nous ne savons pas vraiment le nombre de gens infectés, et plus de deux mille quatre cents morts. La communauté internationale n'a pas réagi assez vite, même l'OMS.

Lorsque nous voyons la situation au Liberia, même le premier ministre déclare mon pays va s'effondrer, il n'y a plus de système sanitaire, il n'y a plus de business et même il y a une crise alimentaire qui menace.

Il y a eu un manque de coordination internationale et nous aurions voulu que les Nations unies, par l'intermédiaire de l'OCHA pour les crises humanitaires, se saisissent de ce problème, parce qu'il nous faut une vraie coordination.

Et c'est une bonne chose.

J'ai mes enfants qui sont à MSF là bas et la situation est catastrophique.

Mais il n'a rien compris! Si jamais ce virus mute, cela peut être une épidémie mondiale.